um klukkan tvö í dag að loknum dagskrárliðnum störf þingsins fer fram umræða utan dagskrár um stöðu landsbyggðarinnar málshefjandi er háttvirtur þingmaður árni johnsen fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund